Härra Barroso, te ütlesite oma kõnes, et Euroopa vajab uut suunda, kuid siis hakkasite rääkima sotsiaalsest turumajandusest.

Euroopa vajab täna reaalset turumajandust, kus avaliku sektori kulud on väga selgelt tasakaalus riigi sissetulekutega. Teiseks vajab Euroopa selgelt reformi, mis tähendab seda, et ettevõtlusele ja ettevõtjatele tuleb anda selge võimalus kasvu ja töökohtade loomiseks, sest ega meie siin Euroopa Parlamendis ega teie komisjonis töökohti ei loo. Töökohti loovad ettevõtjad, kellele on vaja anda võimalused läbi seadusandluse maksude alandamise ja bürokraatia vähendamise kaudu.

See vähendab oluliselt avaliku sektori kulusid, vähendab ametnikke, mis tähendab, et väheneb bürokraatia ja väheneb ka korruptsioon.